að ræða þessa skýrslu hér eða þessa framkvæmdaáætlun ég saknaði þess að fá ekki kynningu sem hafði verið boðuð á þessu verkefni en það var þannig síðastliðinn föstudag að

hér en það var beðið um umræðu og það er þá ágætt að hún fari fram það er margt gott við þetta og það jákvæða er kannski útgjaldahliðin gott að horfa a hana og ímynda sér að hér gæti allt orðið betra það væri vissulega gott að fá innspýtingu í hagkerfið þetta eru mörg feikifín verkefni og þörf og mér líst ve á áherslurnar sem eru á þetta græna hagkerfi og sjálfbærni hvernig er hægt að vera á móti því þetta hljómar allt ljómandi vel og veiðigjaldið við eigum að innheimta það ekki spurning og verja því til góðra verka ég hef hins vegar miklar efasemdir um arðgreiðslu úr bönkunum og sölu á eignarhluta ríkisins í þeim bankarnir hafa skilað ævintýralegum hagnaði frá hruni ævintýralegum ef við ættum að hafa lært eitthvað af hruninu þá er það það að eitthvað virðist of gott til að vera satt þá er það það venjulega þannig er það líka í þessu tilfelli hagnaður bankanna er til kominn vegna þess að skuldir heimila og fyrirtækja stökkbreyttust við hrunið þær voru færðar úr þrotabúum gömlu bankanna yfir í þá nýju með miklum afslætti og þeim afslætti hefur ekki verið skilað til skuldsettra heimila og fyrirtækja í þeim mæli sem hefði þurft og hefur verið neikvætt og við horfum á í ársreikningum bankanna sem hagnað mér finnst rangt að greiða út arð úr bönkunum þegar svona er komið og um leið og arður verður greiddur úr bönkunum þá höfum við viðurkennt að það sem gerðist sé í lagi þá höfum við réttlætt ofurhagnaðinn sem mér finnst hreinlega tilkominn með ósiðlegum hætti það get ég aldrei samþykkt